rozvojového sveta dostáva do úzadia. Stále však platí, že rozdiely medzi bohatým severom a chudobným juhom sú priepastné a kríza absolútnu úroveň tejto nerovnosti alebo katastrofy ešte zhoršuje. Práve kríza by však mohla byť impulzom pre zavedenie odvážnejších a ambicióznejších politík na presadzovanie a napĺňanie rozvojových cieľov. V čase, keď sú vyčerpané rozpočty členských štátov Únie, by sa malo viac tlačiť na alternatívne zdroje financovania rozvoja. A buďme úprimní najvýznamnejšie zdroje nám unikajú cez daňové raje.

To isté platí aj o výnose z dane z finančných transakcií.